Herr Präsident, werte Kollegen! Die EU will neue Steuern EU-Plastiksteuern, Finanzsteuern, CO2 Grenzsteuern und Digitalsteuern. Das EU Parlament begehrt zudem Eigenmittel aus Unternehmenssteuern. Schon heute haben EU Staaten die höchsten Steuerquoten der OECD, indes die EU eskalierende Ausgaben vertragswidrig schuldenfinanziert.

Und so haben die Deutschen das geringste Medianvermögen der Eurozone, die geringste Immobilieneigentumsquote und die weltweit höchsten Lohnsteuern und abgaben. Wenn aber Ihre EU Steuerkolonie Deutschland ausgeblutet ist Was dann?